Jede Rating Agentur ist zu registrieren, ihre Tätigkeiten und Entscheidungsgrundlagen sind zu kontrollieren.

Die Unvereinbarkeiten und die Interessenkonflikte sind auszuschließen keine Beratung und gleichzeitiges Rating! Transparenz ist geboten Modelle und Bewertungsgrundlagen müssen offengelegt werden Die monopolartige Dominanz ist durch ein Zweitgutachten, durch einen erhöhten Wettbewerb zu unterstützen, und daher benötigen wir Agenturen auch mit Sitz in Europa.